Fantje moji, kam smo zašli, ali kaj naj drugega rečem. Mislim, to je pa zdajle pa čisto mimo dnevnega reda, čisto mimo teme, čisto mimo vsega. Jaz se sicer tu lahko s kolegi strinjam, da včeraj, pa danes je SDS res prekosil samega sebe, pa ne v pozitivnem, ampak izrazito v negativnem smislu. Ampak dobro, saj enkrat so morali pokazati svoj pravi obraz, ne. Laži, ki niso laži samo v tem, kako kažemo neke lažnive slike, če bi oni rumenjaček, ko ga gledamo, ko gledamo naše skakalce, a so skočili na prvo mesto ali pa niso, če bi tisti rumenjaček kazal število laži, ki jih tamle na oni strani izrečejo, pa ki jih je tudi danes pa včeraj izrekel gospod Grims, bi že zdavno udaril oni rumenjaček tam nekam čez. Dajmo se vrniti na točko dnevnega reda, ki danes tudi ni vsebina marakeške deklaracije, ampak je to, da si SDS želi imeti referendum na na neko zadevo, ki v resnici ne obstaja ali pa je že mimo. Kar se tiče marakeške deklaracije, smo v resnici že vse povedali. Tudi danes so bile neke nekatere stvari ponovljene. Jaz bi samo spomnila kolege na to, kako sami smo bili leta dva tisoč petnajst ob tistih številkah migrantov, ki smo jih uspešno obvladovali, pa vendarle smo to morali početi sami. In takrat bi si strašno želeli, da bi nam na pomoč priskočila še katera druga država ali pa da bi bilo vsaj neko usklajeno delovanje, pa ga ni bilo. In marakeška deklaracija je nekaj takega, kar smo si takrat v resnici želeli, k čemur ste pa tudi vi že v prejšnjih letih oziroma vaš predsednik v resnici pozivali, pa tega danes ne boste priznali. Se pravi referendum, ki ga želijo predlagatelji, bi bil na to temo in vprašanje bi se glasilo, ali ste za to, da Slovenija pristopi globalnemu dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki izenačuje legalne in ilegalne migracije. Pa če spustim tisto, kar je zakonodajno-pravna služba povedala okrog tega vprašanja in okrog tega, ali je sploh možen referendum o takem vprašanju, se vprašam po zdravi kmečki pameti. Ali naj imamo referendum o vprašanju, ki je že passé, ki je že mimo? Marakeška deklaracija je bila v letu dva tisoč osemnajst na koncu aklamirana in samo pet držav se ji ni pridružilo, vse ostale pa so se ji. Tudi o tem je bilo danes že dosti, že dosti v resnici povedanega. Torej. Zdaj bomo imeli neki referendum o neki zadevi, ki je že končana. In druga stvar, vprašanje, kako je zastavljeno, na kaj se nanaša, pa če preberem besede doktor Rajka Pirnata, da ne bomo govorili, da sem jaz strokovnjakinja za te stvari, pa niso to moje besede, ampak samo referendumsko vprašanje napeljuje k negativnemu odgovoru, iz njega ni jasno o kateri odločitvi iz pristojnosti državnega zbora se bo odločalo, to je ta drugi pogoj, da se lahko odloča na referendumu zgolj o vprašanju, ki o pristojnosti državnega zbora, tudi ni izpolnjen, če spustimo na kak način je seveda vprašanje, zastavljeno, potem je bilo, je bila neka ideja, da se posvetovalni referendum razpiše, pa se potem zaveže, da ga je treba upoštevati in tako naprej. Zelo jasno je, da si SDS želi nekaj, kar je v resnici nezakonito, referendum o takšnem vprašanju ni možen, ker ne gre za zadevo iz pristojnosti državnega zbora, in še enkrat ponavljam: gre za zadevo, ki je že passé, torej nobene težave nima SDS, da zahteva nekaj, kar je nezakonitega, kar vemo smo že tudi včeraj pri ustavni obtožbi slišali, da ne glede na to, kako se SDS zdaj deklarira za varuha ustave in varuha pravne države in varuha zakonodaje, pa nima nobene težave, da zahteva nekaj nezakonitega ali pa da celo vloži v preteklosti interpelacijo zoper ministre, ki so si želeli uresničiti, neke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Torej pet minut tako, pet minut drugače, dejstvo pa je, to, kar zahtevate, ni skladno z našo zakonodajo, če ni skladno z našo zakonodajo, je nezakonito in tega ne more biti.